Tengo la satisfacción de encontrarme en este foro tan especial con el Presidente del Gobierno de España, persona a quien aprecio mucho desde que él era un buen estudiante de Derecho. Creo que la casualidad de los turnos rotatorios de la Presidencia de la Unión Europea ha puesto a mi país en las mejores condiciones para demostrar, una vez más, que España quiere jugar un papel determinante en Europa. Para los españoles, entrar en Europa como lo ha recordado antes el Presidente era un sueño en los largos años de la dictadura. Por eso, nuestra presencia aquí la vivimos con un especial gozo y la saboreamos, porque sabemos, señores colegas parlamentarios, que esta unión de Estados que nosotros representamos aquí constituye la única respuesta a los problemas a los que se enfrenta el mundo, incapaces ya los Estados tradicionales de articular soluciones eficaces para ellos. Es muy importante que Europa encuentre su sitio definiendo y definiéndose y defendiendo los valores que ha sabido crear en la incubadora de las revoluciones, en los libros que han escrito sus mentes lúcidas y en los sollozos de sus pueblos. Y estos valores son la libertad, el imperio de la razón, la laicidad y la solidaridad. Por eso, esta oportunidad histórica, señor Presidente, de poner en marcha el Tratado de Lisboa, yo sé que usted quiere aprovecharla. Comparto los objetivos que nos ha propuesto, aunque son imprecisos algunos de ellos y, además, no aciertan a distinguir lo accesorio de lo principal. Uno de ellos, el relacionado con el cambio climático, me hace pensar que la política europea puesta en marcha por la Comisión, aunque haya fracasado en Copenhague, es la correcta, pues lo relevante es que el despilfarro de tantas naciones debe acabar, porque miles de millones de habitantes del planeta no tienen por qué soportar el egoísmo de las sociedades ricas. Por otro lado, yo pondría más énfasis en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Cuando se acusa a la Unión Europea de ser una organización burocrática sin alma, se olvida que su alma es precisamente nuestra Carta de los Derechos Fundamentales. En este sentido, creo que la Presidencia española debe implicarse en los siguientes asuntos no convocar la Cumbre de Marruecos en tanto este país no se comprometa a respetar las resoluciones de las Naciones Unidas en relación con el Sáhara, unas Naciones Unidas que usted invoca en otras ocasiones. En Cuba y en Irán deben impulsar una acción conjunta de reconocimiento de las organizaciones que se oponen a los gobiernos, en los términos del debate que tuvo lugar precisamente ayer en este Parlamento.

Sin ella todo se detiene e incluso la propia política internacional corre el riesgo de desvanecerse como humo. Por último, quisiera recordarle que no olvidara su compromiso de dotar a las ciudades de Ceuta y Melilla de un estatus parecido al de las regiones ultraperiféricas.